În acest context, multe state au încă nevoie de sprijinul finanțatorilor.

De asemenea, este necesară o mai bună consolidare a condiționalității politice. Mai mult, interesele democratice ar trebui să beneficieze de o importanță egală cu cele economice și financiare.